Gospodine predsjedniče, nadam se da će ovo biti samo jedno od izvješća, budući da ćemo ovaj tjedan još govoriti o Ukrajini i stvarno, kao što je rekao gospodin izvjestitelj, razvoj situacije u Ukrajini nas je malo demantirao i izazvao drugačiji tijek ovog izvješća. Uzastopna proširenja u Europskoj uniji su dovela do situacije da se sigurnost, stabilnost i blagostanje zemalja istočnog partnerstva javljaju kao sve važniji čimbenik u Uniji. Partnerstvo koje nudi Unija temelji se na njihovoj vlastitoj političkoj volji, ali se ipak pokazalo kao nedovoljan pokretač promjena i reformi, usprkos jasnim europskim težnjama naroda zemalja istočnog partnerstva. Smatram da treba jačati multilateralnu dimenziju istočnog partnerstva, zbog samog partnerstva, zbog poticanja klime suradnje, prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa, dakle trebaju se podupirati ciljevi političkog pridruživanja, a posebno gospodarske integracije i treba uspostaviti međuljudske kontakte, voditi računa o demokratskim reformama, ali uz pomoć bogatog iskustva koje imaju europske države i koje smo i mi prošli u postupku uspostavljanja demokratskih sistema.